No, kot smo ugotovili, je Levica edina stranka krščanskih vrednot, pa naj še jaz povem, da gre lažje, kamela skozi šivankino uho, kot pa bogatun v nebesa. In zakaj ima ta državni zbor tako super hikovsko logiko, da jemlje revnim in daje bogatim? Nikoli ni problem, ko je treba dajati davčne odpustke ali pa zviševati plače, tistim najbogatejšim v državi. Tukaj se pa dodatek na delovno aktivnost jemlje, družinam, ki že tako in tako komaj živijo. Zdaj, najvišji dodatek na delovno aktivnost lahko dobi samo oseba, ki je zaposlena več kot sto osemindvajset ur, in teh je kar tristo pet oseb. Se pravi, da ti ljudje delajo pet dni na teden, osem ur na dan samo za, nadomestilo za prevoz in ta dodatek. Zdaj, veliko smo slišali: "Kdor ne dela, naj ne je", "Brez dela ni jela" in podobno, vendar dajmo že enkrat razumeti, da tukaj večina od deset tisoč prejemnikov tega dodatka je revnih zaposlenih. Ljudje, ki delajo, vendar so tako slabo plačani, da ne morejo meseca preživeti do konca zaradi svojega tako slabo plačanega dela, za katerega pa, seveda sem prepričana, delajo tako, kot vsi drugi - vestno in, in, z vsemi svojimi energijami. Tako da tukaj pod pragom revščine živi kar enaintrideset tisoč zaposlenih in enaindvajset tisoč samozaposlenih. Deset tisoč otrokom znižujete ali ukinjate denarno socialno pomoč, čeprav petinštirideset tisoč otrok v Sloveniji živi pod pragom revščine. Jaz apeliram na vas, da vendarle vprašate svojo vest, kako je šparati na tistih najbolj revnih, da bi dobili teh sramotnih šestnajst milijonov, ko jih drugje tako velikodušno razdajate.